herra forseti nú fyrir stuttu sýknaði héraðsdómur þrjá menn af ákæru um tilraun til kynferðisafbrots eftir að þeir höfðu nálgast einstakling á netinu í kynferðislegum tilgangi sem þeir töldu vera þrettán ára stúlku dómurinn taldi að netsamskipti sakborninganna við þáttagerðarmennina sem höfðu lagt þetta mál upp gæti ekki talist vera sönnun um ásetning þeirra til að fremja kynferðisafbrot þótt þeir hefðu mætt á fund stúlkunnar hér er til umræðu hvort tilraunaákvæði hegningarlaganna dugi til að ná yfir svokallaða nettælingu gagnvart börnum í kynferðislegum tilgangi samkvæmt héraðsdómnum virðist svo ekki vera í þessu máli var um að ræða brot sem var ekki fullframið en það var spurning hvort tilraun til refsiverðs verknaðar hafi verið um að ræða en tilraun til refsiverðs athæfis er einnig refsiverð í sjálfu sér fræðimenn hafa talið að íslensk og dönsk lög gangi lengra en löggjöf annarra ríkja í því að heimila refsiábyrgð fyrir undirbúningsathafnir þótt fjarlægar séu en fræðimenn hafa einnig sagt að undirbúningsathöfn sem refsiverð tilraun geti til dæmis verið tæling fórnarlambs á brotavettvang en ef dómstólar landsins telja að það sé ekki hægt að sakfella fyrir nettælingu gagnvart börnum í kynferðislegum tilgangi á grundvelli tilraunarákvæðis hegningarlaganna þá þurfum við að endurskoða lögin aðrar þjóðir hafa sett í lög sérstakt refsiákvæði um nettælingu og má þar nefna bretland noreg og svíþjóð

þann fimmta júlí síðastliðinn skrifar hæstvirtur dómsmálaráðherra í morgunblaðið með leyfi forseta telji dómstólar unnt að refsa fyrir nettælingu á grundvelli þessa ákvæðis almennra hegningarlaga má segja að í íslenskum lögum sé að finna refsivernd gegn þessu ógnvekjandi athæfi gegn börnum komi í ljós að dómstólar telji lagaheimildir til refsingar ekki fyrir hendi er nauðsynlegt að bregðast við með nýju lagaákvæði og má þá líta bæði til bretlands og noregs tilvitnun lýkur hér má því segja að dómstóll í kompássmálinu hafi komist að þeirri niðurstöðu að lagaheimildir til refsingar séu ekki fyrir hendi og því þurfum við að huga að lagabreytingum ég geri mér grein fyrir því að það er búið að áfrýja málinu en burtséð frá hugsanlegri niðurstöðu hæstaréttar þá liggur engu að síður fyrir niðurstaða dómstóls í málinu sem staðfestir að hægt sé að túlka núgildandi lög á þann veg sem héraðsdómstóllinn gerir sem síðan hugsanlega býður hættunni heim á fleiri sýknudómum fyrir svipaða verknaði því vil ég spyrja hæstvirtan dómsmálaráðherra hvort hann muni beita sér fyrir skýrari refsiheimildum um nettælingu gagnvart börnum í kynferðislegum tilgangi